L'UE non può rimanere impassibile di fronte a ripetute violazioni di diritti fondamentali in un paese in via di adesione proprio come la Turchia ci sono state decine di arresti di giornalisti accusati di divulgare false informazioni riguardanti le manifestazioni di piazza contro il governo centinaia di giornalisti sono in carcere in Turchia per attività legate al giornalismo e accusati invece di altre pene ci sono centinaia di giornalisti in carcere per divulgazione di notizie sulla mancanza di libertà della minoranza turca curda in Turchia. L'Unione deve giocare un ruolo più efficace e incisivo nella promozione della libertà di espressione, ma con l'assenza della Ashton permettetemi di dire sarà davvero impossibile, perché il rappresentante che ci risponderà da qui a poco, sicuramente non è nel suo cervello, non sa il suo pensiero.